Situația din această țară a evoluat într o indiferență relativă a comunității internaționale. E drept că situația presei din Djibouti, comparată de Reporters sans frontières cu o gaură neagră mediatică, nu permite o informare corectă. Nu putem însă să ignorăm ceea ce s a întâmplat în Djibouti în ultimele luni, în urma alegerilor legislative din 22 februarie. Ceea ce, de fapt, trebuia să fie un pas înainte pe calea democrației pentru Djibouti, întrucât opoziția participa la alegeri pentru prima dată de la venirea la putere a Președintelui Ismail Omar Guelleh, a dus la derive care sunt foarte îngrijorătoare. Contestarea rezultatelor de către opoziție a declanșat reprimarea violentă a manifestațiilor, ca și un val de arestări și condamnări ale mai multor lideri politici. Pe de altă parte, nepublicarea rezultatelor scrutinului pe birou de vot întreține suspiciunile de fraudă. În fine, libertatea de expresie, oricum foarte fragilă în această țară, s a degradat și mai mult, odată cu condamnarea și încarcerarea mai multor jurnaliști, apropiați de sensibilitățile opoziției. Parlamentul European trebuie să își facă auzită vocea pentru a cere autorităților djiboutiene să pună capăt reprimării opoziției, să elibereze prizonierii politici și să angajeze cu opoziția un dialog autentic pentru a ieși din criză. Aceasta este, de altfel, și promisiunea făcută de Președintele Guelleh săptămâna trecută. Uniunea Europeană va trebui să coopereze în acest sens cu organizațiile regionale și, cred, ar putea să folosească relația bună pe care o are cu Djibouti pentru a favoriza, pe termen lung, reforme democratice.